Señor presidente, es penoso participar en un debate sobre la pederastia y el abuso sexual a menores al día siguiente de ver cómo este Parlamento Europeo condenó a Polonia por intentar aprobar una ley contra la pedofilia. Llevan ustedes años, años exponiendo que el sexo es algo banal, hipersexualizando la sociedad, considerando que el sexo no forma parte de esa inviolable dignidad del ser humano. Miren, déjense de palabrerías, esto es un problema serio que afecta a cientos de miles de niños en Europa y que se ha desarrollado con el silencio cómplice de autoridades y medios de comunicación. Ahí están los casos de Telford o Rotherham, que fueron vergonzosamente silenciados por los medios de comunicación porque los proxenetas y abusadores eran de origen paquistaní o en mi país, España, en Baleares, donde tenemos un caso de decenas de niñas prostituidas en centros de atención social que los Gobiernos de izquierdas están rechazando y en el que están paralizando la investigación judicial y administrativa. Tampoco la Comisión Europea dijo nada al respecto de este caso de niñas prostituidas en Baleares cuando le pregunté, en nombre de Vox, en enero.